Sinds zijn aanstelling voert Kadyrov een schrikbewind tegen de holebi gemeenschap.

Na de internationale verontwaardiging is het nu tijd voor actie.

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen en uiteindelijk ook een vervolging van alle verantwoordelijken.

De vragen die we aan de Commissie stellen, zijn pertinent.

Tot slot roep ik ook alle lidstaten op om naar het voorbeeld van onze Belgische staatssecretaris Theo Francken vervolgde Tsjetsjeense holebi vluchtelingen op te vangen. Zij verdienen onze bescherming.